Polityki unijne charakteryzują się stabilnością, stąd propozycja zachowania dotychczasowego budżetu na spójność i wspólną politykę rolną. Wyrównywanie poziomu rozwoju dobrze służy wzmocnieniu wspólnego rynku, który przynosi pozytywne efekty wszystkim państwom członkowskim w Unii. Wspólna polityka rolna daje korzyści każdemu konsumentowi w Unii. Warto pamiętać, że rolnicy osiągają bardzo niskie dochody, pomimo wsparcia, jakie otrzymują z budżetu europejskiego. Nowe zadania postawione przed rolnictwem w zakresie środowiska, klimatu, dobrostanu czy nierealistyczne negocjacje w WTO to dodatkowe koszty dla rolników. Kto za to zapłaci? Oczekiwane zmiany to wzrost finansowania na zrównoważony, inteligentny rozwój, postawienie na innowacyjność, badania naukowe, edukację.